Monsieur Mitchell, j'éviterai tout commentaire sur le droit à l'avortement et le droit des femmes. Je voudrais juste vous poser une question. Vous vous êtes longuement exprimé sur la liberté de religion. Nous examinons aujourd'hui un rapport. Je voudrais savoir si vous l'avez lu, parce que vos propos sont en totale contradiction avec le travail que nous avons fait avec Mme Andrikienė. Je regrette, pour ma part, quelques amendements adoptés au sein de la commission des affaires étrangères, mais ce rapport est remarquable en ce qu'il respecte la liberté de religion et la liberté de conscience et qu'il permet à tout un chacun d'être libre de ses opinions. C'est cela qui doit prévaloir à l'intérieur de ce Parlement.